Doamnă președintă, am următoarea remarcă ați dublat timpul pentru aproape toți vorbitorii.

Mi se pare neetic și nu este prima dată când faceți acest lucru.